Was im Fall Mediator passiert ist, war wirklich ein Riesenskandal.

Es gab ein unverantwortliches Handeln der Firma, aber es gab eben leider auch Gesetzeslücken. Diese Gesetzeslücken müssen dringend geschlossen werden. Deswegen bedanke ich mich sehr bei Linda McAvan, bei den Schattenberichterstattern und Schattenberichterstatterinnen, insbesondere in der EVP Fraktion Pilar Ayuso, und bei Kommissar John Dalli, der den Vorschlag zügig gemacht hat und das ganze Verfahren sehr konstruktiv begleitet hat.